Ja, kar se tiče teh treh stvari, ki ste jih navedli zdaj, kolikor vem oziroma sem prepričan, je problem ravno ta formula, ki naj bi se uvedla in ravno v tej formuli je srž problema pri nekaterih in bo treba opraviti še določen napor za to, da se uskladimo, bom rekel, uskladimo vsi skupaj okrog izračuna in te formule. Res je, poslanski zakon je, ni potreben Ekonomsko-socialni svet, vendar je vedno pametno, da so vsi deležniki, ki jih to zadeva, da so vključeni in tudi sam bom opravil nekaj napora v tej smeri in se bom tudi sestal z delodajalci, se bom osebno angažiral za to in jih seznanil z našimi prizadevanji. Bi pa, še enkrat ponavljam, bilo dobro res uskladiti tisto formulo, ki seveda še ne bo začela veljati takoj prvega prvega dva devetnajst, in mislim, da če to uskladimo in če to rešimo, potem bo bistveno lažje. Ponavljam pa še enkrat, podpiram prizadevanja in bom vložil tudi osebni napor v tej smeri. Hvala lepa.